Messieurs les Présidents, chers collègues, il est temps que les États membres s'attaquent aux vrais problèmes et aient le courage de répondre aux vraies questions.

Ces vraies questions se résument, en réalité, pour le groupe du Parti populaire européen à une seule sommes nous prêts à faire le saut politique nécessaire pour faire fonctionner l'Union européenne et la zone euro?

Sommes nous à la fois assez lucides et assez courageux politiquement pour défendre et organiser une souveraineté politique partagée, ou bien allons nous, comme nous le faisons depuis maintenant deux ans, de Conseil de crise en Conseil de crise, nous laisser imposer nos lois, nos politiques, nos choix de société par les marchés financiers et les établissements bancaires?

La réalité, c'est qu'aucun pays d'Europe ne peut, à lui seul, faire face aux défis globaux, qu'ils soient économiques, sociaux, démographiques, militaires ou politiques. Nous le voyons tous les jours. Chaque État dit Je n'ai pas besoin de l'Europe, je n'ai pas besoin de l'Europe, et le lendemain, il appelle au secours.

Je crois profondément en cette méthode, tout comme je suis convaincu que l'Europe est la solution et non le problème.

à savoir une intégration politique forte à travers la méthode communautaire? Ou préférez vous continuer à faire semblant d'être souverains sur le plan économique mais en constatant, au lendemain de chaque sommet, de chaque réunion des ministres des finances, que les décisions prises sont insuffisantes, trop tardives et qu'on va dans le mur? Préférez vous, comme vous l'avez fait le 7 juin sur Schengen, vous replier sur vos frontières, sur vos arrangements intergouvernementaux?

Mais si le Conseil européen persiste à ne pas vouloir s'entendre sur l'essentiel, nous ne verrons pas de sitôt le bout du tunnel. Voilà mes demandes à l'adresse du Conseil. J'en adresserai une autre que le Président du Parlement puisse enfin débattre avec les chefs d'État et de gouvernement sur tous les sujets qui engagent l'avenir des Européens. Le Président de la Commission a sa place au Conseil, tout comme le président de la Banque centrale. Le Président démocratiquement élu ne vaut il pas autant que le président de la Banque centrale? Il représente les 500 millions d'Européens. Celui qui préside la seule institution élue au suffrage universel, celui qui dirige l'institution qui légifère avec le Conseil est prié de quitter la salle après sa présentation. Quelle démocratie, quelle transparence avons nous vis à vis de l'extérieur? Aucune intégration européenne ne peut être réalisée sans la légitimité démocratique qu'incarne le Parlement européen. Je terminerai, mon cher José Manuel, en disant je sais que tu répètes beaucoup les choses, nous, ici, on les répète aussi qu'il faut continuer les recommandations. Il faut mettre encore de nouvelles propositions sur la table, sur l'union fiscale et sociale, et il ne faut pas avoir peur de les publier.

Nous sommes la force de proposition et le Conseil a besoin de nous dans la situation de crise difficile où il se trouve. Il a besoin de trouver des solutions et nous devons les mettre sur la table, encore plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Tu peux compter sur nous. Je demande aussi que tu ailles encore plus loin, en publiant tous les trois mois un tableau actualisé des mesures économiques et sociales sur le marché intérieur, prises par chacun de nos gouvernements de droite comme de gauche. Les Européens doivent savoir quel État fait des efforts pour assainir ses finances publiques, favoriser la croissance et les emplois et qu'il ne fait pas que d'en parler. Toutes ces propositions, mon cher ami, il faut les continuer. Nous allons sortir l'Europe de la crise par le haut.